Wie bereits erwähnt Kurz zuvor war die erst 13 Jahre alte Hallel von einem 17 jährigen Terroristen in ihrem Zimmer brutalst erstochen worden.

Binden wir unsere Finanzierung als Hauptgeldgeber der Palästinenser an Bedingungen.